Madame la Présidente, la France est le seul État membre à ne pas avoir anticipé l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et refuse de s'appuyer sur le résultat des élections européennes de juin 2009. En acceptant l'option trois exception française de désigner deux nouveaux eurodéputés, on nous demande de valider une violation grave du droit primaire de l'Union l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, dont nous tirons notre légitimité depuis 31 ans. Allons nous nous soumettre à la décision du Conseil, sous pression d'un État, qui exprime un certain mépris pour l'Union et les citoyens européens? Notre assemblée ne doit pas cautionner cette atteinte sérieuse au principe de démocratie européenne. Nous devons refuser d'altérer notre légitimité et notre crédibilité d'élus du peuple européen. Ce sont les citoyens européens qui choisissent leurs représentants au Parlement européen, pas les gouvernements des États membres. Cette exception française justifie que nous exigions que le Parlement soit associé, dans le cas d'une convention à la révision des traités, et refuse une simple conférence intergouvernementale.